vil byrja á að þakka fyrir að þetta mál skuli hafa komist hér á dagskrá eftir að háttvirtur þingmaður ólöf nordal kallaði eftir því hér í vikunni og vil þakka forsætisráðherra fyrir þá skýrslu sem hér hefur verið flutt ég sakna þess reyndar að hún hafi ekki komið meira inn á skýrslu eftirlitsnefndar um aðgerða í þágu einstaklinga heimila og fyrirtækja sem er nýlega komin en þar er að finna ágætar upplýsingar um það að hve miklu marki þær aðgerðir sem nú þegar hefur verið gripið til hafa komið heimilunum í landinu til hjálpar það er nú þannig með þessa ágætu ríkisstjórn að þegar hún hefur á þessu ári verið að kynna til sögunnar sínar lausnir á vandanum hefur að jafnaði það fylgt að hún telji sig hafa náð utan um vandann þannig var það til dæmis átjánda mars þegar ráðherrar boðuðu til blaðamannafundar að það kom afar skýrt fram frá viðkomandi ráðherrum eins og lesa má um í morgunblaðinu að þeir telji

endurskrifa öll lögin sem kom úr ráðuneytinu vegna þess að þau þurftu bara hreinlega að leggja til hliðar eða rífa og setja í ruslatunnuna og skrifa upp á nýtt okkar þingmenn í viðkomandi nefndum áttu þar sína hlutdeild þessi umræða hélt áfram eftir þennan blaðamannafund frá því í mars við vorum hér að ræða skuldavanda heimilanna í júní hvað sagði þá hæstvirtur forsætisráðherra skuldavandinn er ekki jafn mikill og sagt er það var sagt hér í umræðum fjórtánda júní skuldavandinn er ekki jafn mikill og sagt er þannig þegar við í stjórnarandstöðu höfum ítrekað allt frá því þessi ríkisstjórn tók við bent á að hennar aðgerðir dygðu ekki til þess að ná utan um vandann hefur hann skellt skollaeyrum við þeim málflutningi allan tímann vandi heimilanna í dag er ekki sá að við í sjálfstæðisflokknum mætum ekki með þremur ráðherrum upp í stjórnarráð vandinn er sú stefna og sá grundvöllur sem þessi ríkisstjórn hefur unnið að til þess að leysa úr þessu vandamáli það er hún sem hefur verið í ákveðinni veruleikafirringu það er ríkisstjórnin sem hefur ekki náð utan um vandann og komið með lausnirnar sem allir eru að kalla eftir vandi heimilanna er ekki bara bundinn við þær skuldir sem hvíla á heimilunum og húsnæði fjölskyldnanna hann er líka bundinn við það að hér er ríkisstjórn sem hefur ómögulega efnahagsstefnu sem er ekki líkleg til að skapa hér hagvöxt þannig að það verði hér til ný störf þannig að fólk geti staðið í skilum yfir höfuð og greitt sína skatta þannig að ríkið geti staðið undir því velferðarkerfi sem hér hefur verið byggt upp reyndar er það auðvitað þannig að í fjárlögum sem nú eru ný framkomin sjáum við að jfanvel þó okkur takist að auka við tekjur ríkissjóðs eins og þar er áætlað að verði á næstu árum mun ekkert svigrúm verða til þess að bæta í útgjöld til velferðarmála í næstum fjögur ár það er það sem segir í þessu fjárlagafrumvarpi ég minntist hér á skýrslu eftirlitsnefndar um aðgerðir hún liggur nú fyrir þar kemur til dæmis fram að það eru einungis hundrað tuttugu og átta einstaklingar sem hafa fengið sértæka skuldaaðlögun það liggur jafnframt fyrir ég sat fyrirlestur hjá umboðsmanni skuldara um síðustu helgi það eru einungis um fimm hundruð aðilar sem hafa komist í greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara þá er ég ekki að tala um endanlega afgreiðslu heldur bara mál sem eru í vinnslu mál sem eru í vinnslu það stendur auðvitað upp á hæstvirtan forsætisráðherra að svara því nú hvernig lýst þér á innan árangur af þessum umfangsmiklu aðgerðum sem sagðar hafa verið duga og náð utan um vandann hvers konar hörmungardómur eru þessar tölur yfir úrræðum ríkisstjórnarinnar fram til þessa þetta er algjör falleinkunn en vandinn er auðvitað sá að sjálfstæðisflokkurinn mætti ekki á fund upp í stjórnarráð í morgun það er stóra vandamál heimilanna ekki satt þetta sjónarspil sem er verið að bjóða hér upp á er algerlega makalaust algerlega makalaust það sem þarf að gerast hér er auðvitað í fyrsta lagi það að menn fari koma loksins að taka skuldavanda heimilanna alvarlega alvarlega og vilji menn efna til samráðs þarf það að taka til fleiri þátta heldur en skulda heimilanna þá þarf að eða hér að samráð um það hvernig hér verður unnið að atvinnuuppbyggingu í landinu hvernig við komum af stað nýrri trúverðugri efnahagsstefnu fyrir landið trúverðugri sem gerir okkur kleift að loka fjárlagagatinu sem auðvitað þarf að gera og skapa ný störf þannig að fólk komist aftur út á vinnumarkaðinn og geti unnið fyrir sér og sínum endurheimta þau lífskjör sem hér hafa glatast í hruninu það er það sem algjörlega skortir við þurfum að fá inn nýjar fjárfestingar við þurfum að lækka vexti við þurfum að losna við gjaldeyrishöftin við þurfum nýja skattastefnu sem byggir ekki á því að seilast sífellt dýpra í vasa heimilanna og leggja frekari byrðar á fyrirtækin við þurfum að koma framkvæmdum í stað hvar eru efndirnar á loforðunum um framkvæmdir í samstarfi við lífeyrissjóðina hvar eru þær efndir hvar eru efndir allra stóru loforðanna um að menn mundu nýta þann kraft sem væri í lífeyrissjóðakerfinu til þess að hrinda mannaflsfrekum framkvæmdum gang eru það bara þingmenn vinstri grænna sem standa á ái fyrir því hringdu á landspítalann eða er það ríkisstjórnin í heild sinni þau eru í metravís verkefnin sem eru tilbúin til þess að hefja framkvæmdir það eru svona mál sem þarf að fara að koma hér á dagskrá varðandi bankana og fjármálafyrirtækin hefur ríkisstjórnin auðvitað algjörlega brugðist í því að veita þeim aðhald við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og í þeim aðgerðum sem þau hafa haft úr að spila til að koma til móts við vanda heimilanna ég fagna því reyndar sem hæstvirtur forsætisráðherra segir hér að þeim verði ekki gefinn mikið meiri tími vegna þess að það er kominn tími til þess að setja fjármálafyrirtækjunum einhver mörk segja bara hingað og ekki lengra innan þess tímaramma sem við hér á þinginu setjum verður að vera lokið við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækjanna í landinu og við aðgerðir sem beinast að heimilunum það er algjört grundvallarskilyrði að fjármálafyrirtækjunum verði sett slík skýr mörk